Want we zien nog steeds in veel Europese landen een schrikbarend hoge jeugdwerkloosheid.

Structurele hervormingen, betere besteding van beschikbare fondsen en een betere aansluiting van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt zijn absoluut noodzakelijk en kunnen ook vanuit Europa aangemoedigd worden. Veel zaken daarbij zijn al benoemd, maar laat me nog één specifiek thema vermelden als we de jeugd een toekomst willen geven in Europa, moeten we niet alleen over grenzen willen, maar ook kunnen kijken. Ik denk dat één van de belangrijke zaken daarbij is aandacht voor buurtaalonderwijs.